fyrir tillögu til þingsályktunar um forvirkar rannsóknarheimildir lögreglu það eru nokkrir flutningsmenn sem flytja þetta mál fyrsti flutningsmaður er sú er hér stendur en aðrir flutningsmenn eru róbert marshall birgir ármannsson birkir jón jónsson jónína rós guðmundsdóttir gunnar bragi sveinsson kristján l möller og sigurður ingi jóhannsson það eru þingmenn þriggja flokka sem flytja þetta mál það er framsóknarflokks samfylkingar og sjálfstæðisflokks en hvorki þingmenn frá vinstri grænum né hreyfingunni ég vil samt taka það fram og kannski nægir að fara aðeins betur yfir það að lokum að hæstvirtur innanríkisráðherra ögmundur jónasson sem er á þingi fyrir vinstri hreyfinguna

í þessum anda og kynnti það meðal annars á blaðamannafundi fyrir ekki mjög löngu síðan í tengslum við starfsemi sem sneri að ákveðnum glæpagengjum á íslandi og mér skilst að hæstvirtur ráðherra hafi lagt það frumvarp fyrir þingflokka á vordögum en það kom ekki inn í þingið en þetta frumvarp sem er svipaðs eðlis og þetta mál hér er á lista hæstvirtur innanríkisráðherra varðandi mál sem hæstvirtur ráðherra hyggst flytja á þinginu í haust eða á vorþingi bráðlega það má kannski segja að það sé að myndast miklu breiðari samstaða um að klára það að heimila lögreglunni að nýta aðferðir eins og lögreglan á norðurlöndunum hefur til að varna því að hér verði framdir skipulagðir glæpir af ákveðnum toga þannig að pólitísk samstaða er að aukast um þetta mál virðulegur forseti ég ætla aðeins að fara yfir út á hvað þetta mál gengur almennt það kemur fram í tillögugreininni en hún hljóðar eins og hér segir með leyfi virðulegs forseta alþingi ályktar að fela innanríkisráðherra að vinna og leggja fyrir alþingi frumvarp sem veiti lögreglunni sambærilegar heimildir og lögregla í öðrum norrænum ríkjum hefur til að rannsaka og grípa til fyrirbyggjandi aðgerða gegn skipulagðri

til að rannsaka og grípa til fyrirbyggjandi aðgerða gegn skipulagðri glæpastarfsemi reyndar er það ekki þannig að þetta tíðkist bara á norðurlöndunum og þykir sjálfsagt heldur í nánast held ég öllum evrópuríkjum og þó víðar væri leitað í greinargerðinni kemur fram að sama mál var lagt fram á síðasta þingi það var lagt fram tiltölulega seint og það náðist ekki að mæla fyrir því þar af leiðandi fór málið ekki til nefndar og þar af leiðandi heldur ekki í umsagnarferli þannig að

eins og við þekkjum breytist ýmislegt í okkar samfélagi eins og gengur og gerist og þar á meðal umfang og eðli skipulagðrar glæpastarfsemi hún er gríðarlega breytt frá því sem áður var og starfsemi lögreglunnar þarf að sjálfsögðu að taka mið af þessari þróun alveg eins má segja að þá ratar glæpastarfsemi sem á sér stað í nágrannaríkjum okkar einnig til íslands fyrr eða síðar og það eru mörg dæmi því til staðfestingar það má nefna mansal en það var fjarstæðukennt fyrir fáum árum að það mundi rata til íslands það voru ekki margir sem trúðu því það eru önnur dæmi um alvarlega og skipulagða glæpastarfsemi sem hefur borist hingað frá nágrannaríkjum okkar og að einhverju leyti sprottið upp hér á landi ég er búin að nefna mansal ég vil líka nefna fíkniefnainnflutning aukin umsvif skipulagðra glæpagengja og hryðjuverkaógn vegna aukinnar hörku og útsmoginna aðferða sem eru notaðar við skipulagða glæpastarfsemi þá hafa nágrannaríkin okkar og fleiri ríki gripið til aukinnar heimildar til lögreglu til að sporna við henni í þessu felst að lögreglan hefur fengið í öðrum löndum og fengi þá hér ef við samþykkjum þetta heimild til að safna upplýsingum um einstaklinga eða lögaðila þó ekki liggi fyrir grunur um tiltekið afmarkað afbrot sem hefur verið framið rannsókn færi þá fram áður en brot er framið og markmiðið er að koma í veg fyrir brot hins vegar felur þetta ekki í sér að það sé hægt að rannsaka bara það sem mönnum dettur í hug þá og þá stundina nánast af handahófi alls ekki það segja oft gagnrýnendur þessarar hugmyndafræði að þetta sé allt of opið það er alls ekki þannig virðulegur forseti þessi rannsókn mundi beinast að atferli sem er talið ógna almenningi öryggi ríkisins og sjálfstæði þess það er það þarf að vera alvarlegt mál á ferðinni sem menn óttast og þannig er þetta í okkar nágrannaríkjum að þessu er alls ekki beitt nema það sé mjög mikil ástæða til og það eru sérstakar eftirlitsstofnanir sem hafa eftirlit með því að þessu sé ekki misbeitt lögreglan í svíþjóð noregi finnlandi og danmörku telur þessar heimildar hafa verið ómetanlegar í baráttunni gegn skipulagðri glæpastarfsemi þar hafa þeir nefnt sérstaklega mansal fíkniefnainnflutning og hryðjuverkaógn sem hið helsta og það má kannski minna á það hér að nýlega kom danska og sænska lögreglan í veg fyrir fyrirhuguð fjöldamorð á starfsfólki í landsposten og að sögn þeirra vegna svona rannsóknarvinnu þetta kom í veg fyrir mikinn glæp það er ekki alltaf hægt að gera það þó menn hafi yfir þessum heimildum að ráða ég vil nefna annan mikinn glæp sem var framinn á síðasta ári tuttugasta og annan júlí í noregi þar sem maður að nafni anders breivik myrti fjölda manns sjötíu og sjö manns bæði í ósló og í útey í noregi en það náðist ekki að hindra það því miður þrátt fyrir það að norska lögreglan hefur þessar heimildir nú þegar stundum tekst að hindra glæpi en alls ekki alltaf þó menn hafi þessar heimildir þetta sýnir kannski hvað bent geta stundum verið berskjaldaðir gagnvart skipulagðri glæpastarfsemi og glæpastarfsemi þar sem mönnum dettur virkilega í hug að gera þannig hluti að það er kannski erfitt að verjast þeim en alla vega er hægt að sanna að svona heimildir hafa komið í veg fyrir fjöldamorð talsvert oft og líka í veg fyrir mansal fíkniefnainnflutning og aðra slíka glæpastarfsemi þannig að það er full ástæða og eiginlega fáránlegt ef íslendingar ætla ekki að veita okkar lögreglu sambærilegar heimildir og lögreglan hefur á hinum norðurlöndunum þá værum við virkilega að fljóta sofandi að feigðarósi í þessum málaflokki hins vegar er það algerlega ljóst að

þarf að vera ákveðið varúðarsjónarmið

til að gæta allrar varúðar er rétt að það sé mjög skýrt eftirlit við beitingu þeirra og það gæti verið í höndum eftirlitsnefndar sem alþingi kysi eða sérstakra deilda innan dómstóls nema hvoru tveggja sé þetta er eitthvað sem þingið þarf að skoða það er svolítið misjafnt hvernig þetta er gert hjá öðrum löndum en það er alla vega alveg á hreinu að það þarf að koma á ströngu aðhaldskerfi gagnvart beitingu heimildanna en hins vegar eru engin rök fyrir því að lögreglan á íslandi hafi minni eða þrengri heimildir en lögreglan annars staðar á norðurlöndunum það er búið að benda á þetta ítrekað hjá lögreglunni að þessar heimildir skorti þær hafa komið fram þessar ábendingar í skýrslum sem unnar eru á vegum ríkislögreglustjóra

þessar skýrslur heita mat ríkislögreglustjóra á skipulagðri glæpastarfsemi og hætta á hryðjuverkum skýrslan frá tvö þúsund og tíu er einmitt fylgiskjal með þessari tillögu ég vil líka nefna að það eru fleiri aðilar heldur en lögreglan sem hefur bent á þetta ríkisendurskoðun benti á að þessar heimildir vantar gaf út skýrslu í nóvember tvö þúsund og sjö sem bar heitið ráðstafanir gegn innflutningi ólöglegra fíkniefna stjórnsýsluúttekt en þar segir með leyfi virðulegs forseta svigrúm yfirvalda til að stunda sértæka eftirgrennslan er takmarkað ef þau hafa ekki heimildir til að beita svokölluðum forvirkum rannsóknaraðferðum hafi yfirvöld slíkar heimildir mega þau fylgjast með og safna upplýsingum um einstaklinga jafnvel þótt ekki liggi fyrir rökstuddur grunur um brot erlendis eru slíkar heimildir yfirleitt bundnar við tilteknar löggæslustofnanir sem háðar eru sérstöku eftirliti ríkisendurskoðun bendir líka á þetta að það væri auðveldara að eiga við ólöglegan innflutning ef þessar heimildir væru til staðar tveir fyrrverandi hæstvirtur dómsmálaráðherrar hafa líka komið að þessu ég vil nefna björn bjarnason sem á sínum tíma

veita lögreglunni þessar heimildir ásamt ströngu eftirlitskerfi á beitingu heimildanna ég vil líka nefna að á síðasta ári gerði ragna árnadóttir þáverandi hæstvirtur dómsmálaráðherra hún fól réttarfarsnefnd að vinna tillögur að frumvarpi um forvirkar rannsóknarheimildir hún færði rök fyrir því af hverju hún gerði þetta það var vegna frétta sem hún fékk og upplýsinga sem hæstvirtur dómsmálaráðherra þá um stöðu mála og hún sagði og ég ætla að vitna í hana með leyfi virðulegs forseta hún segir í fréttablaðinu sextánda ágúst tvö þúsund og tíu sjálf hef ég til þessa verið mikil efasemdamanneskja og tel að það ætti fremur að halda að sér höndum í þessum efnum heldur en hitt en eftir að hafa fengið ákveðnar greiningar og upplýsingar um gögn meðal annars um skipulagða glæpastarfsemi hér á landi tel ég mér ekki stætt á öðru en að bregðast við svo undirstrikar hún að forvirkum rannsóknarheimildum verði að fylgja slíkt eftirlit og það getur verið í höndum þingnefndar eða sérstakrar deildar innan dómstóls nema hvort tveggja sé einnig bendir hæstvirtur fyrrverandi dómsmálaráðherra ragna árnadóttir á það að í aðgerðaráætlun gegn mansali sem var samþykkt á alþingi síðastliðið vor það er vorið þar á undan tvö þúsund og níu þá eru beinlínis áform um hvort lögreglan eigi að fá þessar heimildir til að stemma stigu við mansali hún fjallar um það að mansal hefur verið fjarlægt okkur en það hafa fallið tveir hæstaréttardómarar um einstaklinga þar sem var dæmt fyrir slík brot það eru fjölmargir aðilar sem hafa látið sig þessi mál skipta upp á síðkastið og því löngu tímabært að við tökum á þessu og klárum þetta mál ég vil líka nefna að lögreglan á íslandi er í samstarfi við lögregluna á öðrum norðurlöndum og í fleiri löndum og til að það samstarf sé eðlilegt þá er mjög óeðlilegt að ekki eru sambærilegar heimildir þannig að þessu þarf að kippa í liðinn það má líka segja og allir sjá það að afbrotamenn geta nú ferðast hindrunarlítið milli landa og gera það það er ákveðin hætta á því að þeir leiti þangað sem viðbúnaður lögreglu er lakari og jafnvel vægari refsingar en í öðrum löndum og því má færa rök fyrir því að það er ákveðið velferðarmál að fólk geti búið við ákveðið öryggi í landinu að mati flutningsmanna er ábyrgðarlaust ef við veitum ekki lögreglunni heimildir til forvirkra rannsókna og óásættanlegt að grípa ekki til þessara heimilda fyrr en það er orðið jafnvel of seint með tilheyrandi afleiðingum fyrir öryggi almennings ég sé að ég á eina og hálfa mínútu eftir þess vegna

til að leggja áfram sitt lóð á vogarskálarnar í þessum málaflokki ég veit að það hafa verið skiptar skoðanir innan vinstri hreyfingarinnar græns framboðs um þessi mál bæði í þingflokki þar og inni í flokknum grasrótinni en það er bara þannig komið virðulegur forseti að glæpastarfsemi virðir ekki landamæri það geta komið upp sömu glæpir á íslandi eins og í nágrannaríkjum okkar og ekkert sem bendir til annars en það verði í framtíðinni með einhverjum hætti eins og við höfum séð mál þróast um mansal fíkniefnainnflutning og annað þannig að við eigum að klára þetta mál en ég vil undirstrika mjög skýrt um leið að það verður að vera strangt eftirlit á beitingu heimildanna það er ekkert að mínu mati sem bendir til þess að þær verði misnotaðar það á ekki að vera hægt af því að við höfum eftirlitskerfi með heimildunum og því miður er bara nútímasamfélag orðið þannig að grípa þarf til þess að lögreglan hafi jafnmikil úrræði og lögreglan í öðrum norrænum ríkjum ísland er ekki pínulítið eyland einangrað einhvers staðar úti í hafi því miður er það bara einhver rómantísk

hér geta hlutirnir skeð og hér eru hlutirnir að ske eins og annars staðar ég skora á þingheim að klára þetta mál í